Panie Przewodniczący! Mało jest debat i dyskusji, które wywołują tak wielkie napięcie i zainteresowanie opinii publicznej jak właśnie ta, która dotyczy umowy ACTA. Jak wiemy, sprawa ta wywołała nie tylko debaty i dyskusje, ale także masowe uliczne protesty w wielu krajach Europy i na świecie. Jest znamienne, że wśród protestujących dominowali ludzie młodzi, ludzie szczególnie uczuleni na zagrożenie podstawowych praw, w tym prawa do informacji, do wolności i do prywatności. Na poczucie zagrożenia i odczucia, które wyłoniły się przy rozpatrywaniu tego dokumentu, wpłynęła również trudna sytuacja młodego pokolenia, kontekst społeczny, masowe bezrobocie i niskie zarobki. Historia, której jesteśmy świadkami, obnażyła także dramatyczny brak zaufania obywateli do demokratycznie wybranych organów władzy w poszczególnych krajach, ale również do instytucji europejskich.

Wywołało to, zwłaszcza wśród ludzi młodych, zrozumiałe podejrzenia, a także wściekłość. Z tej gorzkiej lekcji powinniśmy wyciągnąć właściwe wnioski i na nowo podjąć poważny, rzeczywisty, przez nikogo nie lekceważony problem ochrony praw własności intelektualnej. Paradoks polega na tym, że droga do przyszłości i do zmiany tej sytuacji, do jej naprawy prowadzi właśnie przez odrzucenie tego dokumentu w jutrzejszym głosowaniu.